Vážená paní kolegyně, já vím, že pocházíte z východního Slovenska a to je vlastně i hlavním tématem nebo bylo hlavním tématem posledních článků Jana Kuciaka. Proto se Vás chci zeptat Jak Vy osobně vnímáte to, co psal, a to, co popisoval?

Jak Vy osobně vnímáte to, že on o tu ochranu žádal a nedostal ji od policie?